De ugyanilyen helyzet előfordulhat természeti katasztrófa esetén, előfordulhat esetleges újabb terrorcselekmények esetén.

Ez azt mutatja, hogy globálissá vált az iparág, sokkal komolyabb európai uniós szabályok kellenek. Kérdezem én, hogy az Európai Bizottság leendő elnök asszonya a dolgozatának első száz oldalában miért nem volt képes még csak a szót sem megemlíteni, a turizmust mint iparágat, mint fontos tényezőt a mi mindennapjaink szempontjából. Ez az eset most rávilágít arra, hogy sokkal erősebb európai szintű turizmuspolitikára van szükség.